einungis fyrir mennta og menningarmálaráðherra en ekki fyrir ráðherra sem fara með aðra málaflokka þar sem reynir á útgáfu leyfis eða löggildingar til ákveðinna starfa fram til þessa hefur verið úr þessu leyst á þann hátt að mennta og menningarmálaráðherra hefur birt reglugerðir um starfsréttindi heilbrigðisstétta og iðnaðarmanna enég tel þó mun eðlilegra að útgáfa reglugerða á þessum sviðum sé hjá viðkomandi fagráðherrum í samræmi við skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í stjórnarráði íslands samanber forsetaúrskurð númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og ellefu samkvæmt núgildandi skipan mundi þar vera um að ræða velferðarráðherra og iðnaðarráðherra ég tel rétt að geta þess að við undirbúning þessa frumvarps sem er ein málsgrein hefur verið haft samráð við velferðarráðuneytið og iðnaðarráðuneytið virðulegi forseti ég vænti þess að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar